16. Dezember, wurde der Menschenrechtsanwalt Nguyen Van Dai auf dem Weg zu einem Treffen mit Vertreterinnen der EU, die am jährlichen Menschenrechtsdialog mit Vietnam teilnahmen, festgenommen. Und wie viele andere Inhaftierte wartet er noch immer auf ein Gerichtsverfahren.

Er wurde wegen antistaatlicher Propaganda zu sieben Jahren Haft verurteilt. Sein einziges Verschulden Er hat zum Protest gegen eine der größten Umweltkatastrophen in Vietnam aufgerufen. Im April 2016 hatte ein taiwanesisches Stahlwerk giftige Dioxine ins Meer geleitet. Entlang der Küste wurden daraufhin Millionen toter Fische an Land gespült. Damit zerstörte die Katastrophe eben die Einkommensgrundlage der lokalen Fischer und ihrer Familien. Vietnam muss die anhaltende Repression gegen Journalisten und politische Aktivisten sofort beenden und alle politischen Gefangenen bedingungslos freilassen.

Sie wurde wegen Propaganda gegen den Staat zu zehn Jahren Haft verurteilt, und erst letzte Woche, am